Señora Presidenta, la reutilización de los datos del sector público forma parte de una sociedad de la información para todos y da valor añadido generando información reciclada más valiosa con ello podemos crear mapas, proyectos, redes.

y establece unos objetivos el derecho a la información, la accesibilidad y la internalización. El acceso a la información del sector público profundiza en la democracia, es un derecho fundamental, algo de lo que se ha privado a los griegos con el cierre de la televisión pública.